w Parlamencie Europejskim drugi istotniejszy to fakt, że po uważnym przestudiowaniu rozwiązań mających pozytywny wpływ na godzenie życia zawodowego z osobistym, rozwiązań prorodzinnych czy rozwiązań, które mają ułatwić mamom powrót do pracy w 27 państwach członkowskich. Proszę mi wierzyć, że uczy to ogromnej pokory. Uczy to również przekonania, że kiedy debatujemy na temat długości i pełnopłatności urlopu macierzyńskiego, powinniśmy i jest to nasz obowiązek brać pod uwagę tradycje, doświadczenia

Proszę pana przewodniczącego, żeby odebrał mi głos za chwilę, gdybym się nie pohamował w swoich komentarzach.

Jesteśmy w trio z Danią, z Cyprem. Będziemy współpracować i dzielić się naszymi obserwacjami i doświadczeniami. Szczególnie chciałbym odnotować fakt, że mówili tu Państwo o bardzo konkretnych propozycjach wyjścia z tej sytuacji, w której się teraz znajdujemy. Padały propozycje powrotu do propozycji Komisji Europejskiej, również refleksje dotyczące ewentualności nowej propozycji skierowanej przez Komisję Europejską, klauzuli kładki czy klauzuli zwanej pomostową, która mogłaby być odpowiedzią na różne wątpliwości. Ogromnie dziękuję również za szacunek dla dotychczasowej tradycji rozwiązań obowiązujących w państwach członkowskich, za to, że mówili Państwo o tym, że mamy standardy i że nie zaczynamy od zera, co więcej, że w oparciu o obowiązującą dyrektywę powstały tradycje, na których można budować przyszłość. Dziękuję również za te uwagi, które wskazywały na potrzeby wykonalności rozwiązań, które miałyby być wprowadzone czy zaproponowane. Dziękuję za zachętę do podjęcia rozmów i poszukiwania optymalnych rozwiązań, również za prośby o nowe inicjatywy ze strony prezydencji.